Uniunea Europeană sprijină eforturile autorităților din țările terțe privind respectarea drepturilor femeilor și este îngrijorată de amenințările lansate de grupuri extremiste la adresa femeilor și tinerilor din Pakistan, care activează în diverse organizații neguvernamentale, dar și de securitatea personalului medical internațional activ în această țară. Sperăm, totodată, că autoritățile pakistaneze vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea reprezentanților organizațiilor umanitare, mai ales a celor care participă la continuarea planului național pentru eradicarea poliomielitei, lansat în 2012, pentru că, numai așa, se va evita o creștere a numărului de infecții, mai ales în rândul copiilor. Consider, totodată, că este benefică organizarea unor campanii de conștientizare a populației, cu precădere în mediul rural, privind rolul esențial, independent, umanitar, pe care îl are personalul medical în acordarea de asistență populației, mai ales când este vorba de dezvoltarea accesului la servicii de sănătate preventive de bază.